Każda nielegalna korzyść podatkowa lub innego rodzaju pomoc państwa, a także każda protekcjonistyczna decyzja rządu któregoś z państw ma poważny wpływ na życie obywateli Unii Europejskiej. Dlatego też Komisja powinna podjąć wszelkie możliwe działania zapewniające efektywność polityki konkurencji, szczególnie dzisiaj, kiedy to obserwujemy w ramach Unii Europejskiej wzrastające poparcie dla poglądów eurosceptycznych i populistycznych. W najbliższych latach z pewnością będą narastały w części państw członkowskich tendencje do prowadzenia protekcjonistycznej polityki kosztem państw europejskich.

Zaniechanie tego przyniesie ogromne szkody europejskiej gospodarce, ale też odbije się na standardzie życia zwykłych Europejczyków. Dlatego też zgadzam się ze sprawozdawcą, iż warto rozważyć, czy nie przyznać Komisji prawa uznania za nielegalną pomoc wszystkich nieprzejrzystych interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez państwa członkowskie.